Vous pouvez me donner acte de ce langage de vérité et nous savons bien, Mesdames et Messieurs, que parmi toutes les raisons du Brexit, celles qui ont motivé les brexiteurs eux mêmes, il y en a deux fondamentales. D'abord, retrouver la capacité de diverger sur les règles sociales, environnementales, fiscales qui sont au cœur même du marché unique européen en tant qu'écosystème.

pour l'avenir. Cela a été dit par plusieurs d'entre vous et nous en parlerons dans les futures négociations avec des conséquences concrètes, s'agissant des différentes suppressions, à partir de la fin de la période de transition, le 31 décembre de cette année, sur le plan de l'économie, des qualifications professionnelles ou des capacités d'installation en matière de sécurité.

Cela pour la future négociation qui va commencer au début du mois de mars. Pour l'instant, nous parlons des droits des citoyens, qui ont été la priorité de votre Parlement et du négociateur européen qui s'exprime devant vous et je veux vous en remercier. Cela a été aussi la priorité de tous les États membres que vous représentez.

Comme l'a évoqué tout à l'heure notre présidente Ursula von der Leyen, les citoyens ont besoin de certitudes quant à leur avenir et à l'avenir de leur famille. Ils ont besoin de savoir ce que le Brexit signifie pour eux dans la vie quotidienne. Objectivement, je pense que l'accord de retrait que vous avez sur votre table fournit ces certitudes pour les citoyens britanniques

Ils pourront ainsi continuer à vivre leur vie comme avant dans leur pays de résidence et c'est évidemment le cas pour près de 3 millions et demi de citoyens européens qui sont établis au Royaume Uni et qui participent à l'économie et aux progrès du Royaume Uni. Tous ces citoyens doivent pouvoir continuer à vivre, à étudier, à travailler, à percevoir des allocations ou encore à faire venir leur famille, et ce pour la durée de leur vie. Voilà ce qui est dans le traité et nous parlons bien d'un traité avec toute la force juridique qui s'y attache, dès l'instant où il est ratifié de part et d'autre. Nous devons veiller maintenant à la bonne exécution de ces droits et nous n'accepterons aucune demi mesure et aucune forme de discrimination déguisée.